Panie Przewodniczący!

Są one jawnym wyrazem politycznej agresji ze strony środowisk liberalno lewicowych, które nie mogą przyjąć do wiadomości, że z dużym skutkiem i pozytywnym rezultatem premier Victor Orbán wprowadza na Węgrzech reformy gospodarcze, a jednocześnie reformy o charakterze tożsamościowo ideowym, odwołując się do wartości chrześcijańskich, które zostały wprowadzone do konstytucji, odwołując się do Boga, który został wprowadzony do konstytucji, odwołując się wreszcie do takich podstawowych norm cywilizacji europejskiej, jak stwierdzenie, że małżeństwo to jest relacja między mężczyzną a kobietą.